Az Európai Uniónak stratégiailag fontos, illetve fontos kell hogy legyen Üzbegisztán.

Három dolgot kell figyelembe venni mindenképpen egy esetleges megállapodás esetén, ha létrejön az Európai Unió és Üzbegisztán között.

Nyilván nem szabad kiszolgáltatottnak lenni a kínai gyapotexportnak sem, ezért jó, ha az Európai Unió a világ ha jól tudom harmadik legnagyobb gyapotexportőr országával, Üzbegisztánnal is jó kapcsolatot ápol. Viszont emberjogi szempontból mindenképpen előrelépést kell tennie Üzbegisztánnak, a gyermekmunka tekintetében pedig az Európai Uniónak semmit nem szabad engednie. A gyermekmunkában nagyon határozottan fel kell lépni! Én is úgy mondom ezt mint akinek kettő gyermeke van.